Monsieur le Président, ce 11 juin, le rapporteur spécial des Nations unies sur la Birmanie a déclaré que les violations des droits humains commises contre les Rohingyas dans l'État de Rakhine sont systématiques et généralisées et que les auteurs des crimes continuent de bénéficier d'une totale impunité. Lors de la précédente plénière, ici, notre Parlement a décidé de réintégrer sans condition la Birmanie dans le système de préférence généralisé. Certes, le régime de préférence tarifaire généralisé s'inscrit dans la politique commerciale commune de l'Union européenne, mais nous sommes tenus d'assurer la cohérence entre notre politique commerciale et la Charte des droits fondamentaux. C'est pourquoi l'article 15 du règlement SPG prévoit que le bénéfice du régime préférentiel peut être suspendu pour violations graves et systématiques des droits fondamentaux, lorsque les faits sont documentés par des organes de surveillance compétents. Compte tenu de la déclaration explicite du rapporteur spécial de l'ONU et aussi de nombreux rapports des ONG internationales, documentant les crimes commis contre les Rohingyas, nous demandons à la Commission européenne de retirer temporairement le bénéfice du régime préférentiel à la Birmanie. Ainsi, le message politique de l'Europe sera clair la tragédie des Rohingyas doit cesser. Les Rohingyas doivent accéder à la citoyenneté et bénéficier des mêmes droits que tous les citoyens birmans.